Ja, hvala za besedo, še zadnjič. V skladu s poslovnikom, seveda, zahtevam, da se opravi razprava na to temo, to pa zato, ker se je v Novi, Sloveniji, želimo in ker je nujno, da v naši državi pridemo do tega, da bo, javna, uprava, bom rekel, dober in pa koristen servis za vse naše državljane, ne pa, da bo javna uprava, bom rekel, neki stoli, rezervirani za odslužen, politični, kader. Hvala lepa.